Radę stanowiącą jednogłośnie jako jedynego prawodawcę, to pracę, która była do wykonania właśnie tutaj w naszej Izbie, w Parlamencie Europejskim, podjęliśmy z pełnym entuzjazmem i wydaje mi się wykonaliśmy ją naprawdę dobrze.

Przede wszystkim chciałbym podziękować Komisji Europejskiej za przygotowanie naprawdę dobrego projektu przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis. Chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom z Komisji Prawnej, a w szczególności kontrsprawozdawcom, z którymi naprawdę miałem ogromną przyjemność i satysfakcję współpracować

Chciałbym poruszyć kilka najistotniejszych kwestii. Po pierwsze sprawa wysłuchania dziecka. Dla nas jest to kluczowa rzecz w tym rozporządzeniu, ponieważ uważamy, że w sporze rodzicielskim dotyczącym wykonywania władzy rodzicielskiej czy kwestii uprowadzenia dziecka, tak zwanego porwania rodzicielskiego, dziecko jest niestety stroną najsłabszą i tę stronę trzeba absolutnie chronić. Dziecko musi być podmiotem tej prowadzonej sprawy, a broń Boże nie przedmiotem, dlatego stawiamy tak bardzo mocno wszystkie elementy, które pozwalają zachować jak najlepszą pozycję dziecka. Oczywiście nie możemy nakazać wysłuchiwania dziecka w każdej sprawie. Ta decyzja pozostaje niezależna dla sądu, ale tę rzecz, którą wprowadzamy jako novum, to konieczność uzasadnienia decyzji odmownej w przypadku, kiedy sąd nie decyduje się na przeprowadzenie wysłuchania. Zwracamy także uwagę na fakt, że te wysłuchania powinny charakteryzować się pewnymi wspólnymi standardami. Powinny odbywać się w przyjaznej dla dziecka atmosferze, czyli może to być poza siedzibą sądu. Przeprowadzane powinny być przez wyspecjalizowanego sędziego bądź przygotowanego eksperta, bez wpływu osób trzecich i bez presji ze strony rodziców, a więc także bez ich udziału. To jest bardzo istotna kwestia. Sugerujemy, aby w tych sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej wziąć pod uwagę możliwość przeprowadzenia czy korzystania z mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów. Mediacja daje możliwości przeróżne, większe niż sąd, skraca także czas postępowania i oczywiście pozwala zaoszczędzać spore wydatki. Kolejna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia umieszczania dziecka decyzją sądu poza jego rodziną biologiczną, czyli w rodzinie zastępczej bądź placówce wychowawczo opiekuńczej. Dołożyłem do propozycji Komisji swoją propozycję, przyjętą przez Komisję Prawną, aby sąd mógł rozważyć przy podejmowaniu tej decyzji możliwość pozostawienia dziecka w rodzinie, która przebywa w kraju, gdzie toczy się sprawa. W przypadku długotrwałych spraw jest to bardzo, bardzo pożyteczne rozwiązanie. Z radością witamy propozycje Komisji polegające na zniesieniu procedury exequatur, czyli odejściu od konieczności potwierdzania procesów przeprowadzonych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, co już zostało sprawdzone w innych przypadkach. Dziękuję Państwu za możliwość wygłoszenia tego wstępu. Będę z ciekawością przysłuchiwał się debacie i odniosę się do niej na zakończenie.